Monsieur le Président, chers collègues, notre Parlement a décidé de mettre à l'ordre du jour de nos travaux de mercredi la question du soutien à apporter aux collectivités locales qui s'engagent dans l'accueil des réfugiés. Je pense que ce débat a tout son sens, mais il est un peu surréaliste de le tenir à l'heure où tout semble fait pour empêcher le moindre réfugié de mettre le pied sur le territoire de l'Union européenne.

Je pense donc qu'il est urgent d'en parler, car parler du soutien à apporter aux collectivités locales est certes nécessaire, mais n'a guère de sens si, en même temps, nous ne traitons pas l'urgence de la mise à l'arrêt des opérations humanitaires en Méditerranée.